Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Jaz bi najprej se želel zahvaliti Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, kot tudi vsem ostalim resornim ministrstvom, ki so sodelovali v teh letih, predvsem pa v tem zadnjem obdobju, da smo danes prišli do tega zgodovinskega trenutka, do tega poroštva, da bomo po dolgih letih, zopet zagnali te razvojne investicijske projekte in to na večih področjih. To se pravi, za drugi tir in pa tretjo razvojno os. Res sem ponosen na to, da smo prišli do tega trenutka. Glejte, tretja razvojna os, je nujno potrebna za regijsko, povezovanje, za to razvojno noto, ki ji dajemo, da bomo končno ta področja, to se pravi, od Koroške, pa tja do Bele krajine in veliko teh regij, ki bojo to povezovali, prišli do te hitrejše povezave. Seveda ne gre samo za Koroško, in Belo krajno, ampak, številna številne druge pokrajine, ki bodo, tega deležne, seveda sem pa vesel, da bo začetek ravno na teh dveh koncih, ki smo praktično, v vsem tem obdobju, bili najbolj zapostavljeni. Enako velja za drugi tir. Glejte, čisto po domače povedano, da se, da ta tovor vozimo iz Luke Koper do središča Slovenije s hitrostjo petintrideset kilometrov na uro, pa še to s popolnoma omejenimi kapacitetami, je seveda za razvoj Slovenije zelo vprašljivo in to zadevo bomo zdaj krepko, krepko premaknili. Seveda začenjamo z enim tirom, ampak, te hitrosti in kapacitete moči, bodo zdaj reševali za dve desetletji te kapacitete, v tem času pa potem, tudi prišlo do nadaljevanja tega razvoja. Isto velja za, to, tretjo razvojno os. Ta začetek na severu in jugu in jaz upam, da petnajst let, glejte, se je pripravljal ta projekt, da smo danes prišli do tega in jaz upam, da v naslednjih petnajstih letih pa bo tudi celotna tretja razvojna os, dokončana. Jaz mislim, da mogoče to izgleda pesimistično, ampak to, kar se je zdaj dogajalo, je verjetno ta letnica v to obdobje dokaj realno. Glej, seveda, ti pomisleki, glede, samega financiranja, glejte, že sama finančna konstrukcija obeh projektov je takšna, da ima določene pogoje vseh deležnikov. Evropska investicijska banka je z mednarodnim revizijsko družbo dala takšne pogoje in, bom rekel, pregledala, celotno, celotno dokumentacijo oziroma projekte, da tu praktično, si skoraj ne znam zamišljati, da bi bilo kaj narobe. Bi pa dvomil, če bi to delali sami, a ne, kot vemo, kaj se v Sloveniji dogaja. Tako da. Mislim, da tu ni dovoljene bojazni in da moramo temu zaupati. Seveda končal bi pa s tem, kar so tudi predhodniki pred mano, da imamo pa na voljo seveda, tudi te mehanizme, ki jih bomo tekom izgradnje, spremljali. in to pa je pomembno, da bodo zadeve šle transparentno naprej in da nas po letih po izgradnji potem ne bo bolela glava. In želim si, da bi bilo čim manj problemov v samem izvajanju investicij, da ne bo prišlo do tistih aneksov, da je res bila sedaj dokumentacija že toliko predvidena, da tega ne bo, čeprav že zdajle ugotavljamo, da so neke težave, ampak poglejte, začeti je treba, da bo razvoj v Sloveniji na tem področju šel naprej. Hvala lepa.